Lo paradójico es que también somos nosotras, las mujeres, las que podemos despojar de testosterona la toma de decisiones para salvar el planeta, colocando la sororidad en el centro de la política, nuestra forma de concebir la vida y de resolver los problemas. Me refiero al feminismo la conquista que de verdad debemos lograr para alcanzar una democracia verdadera, una justicia social real y un planeta con futuro. Para combatir el cambio climático no basta con parches. Debemos cambiar el corazón del modelo productivo, modificar el contrato sexual que discrimina a las mujeres y situar la economía de los cuidados como eje central de la vida. Necesitamos producir mejor para consumir de manera distinta, cuidarnos más para respetar este planeta que es nuestro hogar. Si el cambio climático es la mayor amenaza a la que nos enfrentamos hoy en día, la lucha contra este debe ser global y debe ser feminista. Tengamos muy claro esto hoy, en enero de 2018, año de la revolución de las mujeres.